virðulegi forseti ég þakka hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra fyrir hans yfirferð hér um hans sýn og þróun hvernig þetta gerðist hér í aðdraganda bankahrunsins ráðherra var tíðrætt um í byrjun ræðunnar að hér ætti að ástunda vönduð og fagleg vinnubrögð og tek ég undir það með honum sá ráðherra sem talaði hér stóð í lappirnar og fylgdi sannfæringu sinni hér þegar evrópusambandsumsóknin var samþykkt þvert á flokkslínur og er ég honum þakklát fyrir það en hæstvirtur ráðherra hefur það nú yfir höfði sér að verða jafnvel rekinn úr ríkisstjórn vegna þess að nú á að fækka ráðuneytum og hefur samstarfsflokkurinn í ríkisstjórn lagt mikið kapp á það að losna við þennan sjálfstæða ráðherra út úr ríkisstjórninni það dylst engum það var ráðherra í ríkisstjórninni frá vinstri grænum sem var rekinn úr ríkisstjórninni fyrir það að fylgja sannfæringu sinni í icesave málinu við erum ævarandi stolt af þeim ráðherra líka við framsóknarmenn því að með þeirri aðgerð sinni að vinstri grænir létu ekki reka sig eins og í þessum tveimur atkvæðagreiðslum sýndu þeir að þeir þora að standa á móti straumnum og ganga ekki í takt eins og samfylkingin í garðabæ vill að vinstri grænir gangi mér sýnist þetta ríkisstjórnarsamstarf vera komið nokkuð að fótum fram og verður nú ekki kannski langlíft eftir þetta mig langar því að spyrja ráðherrann í framhaldi af þessu tekur hann ekki undir þær tillögur sem komið hafa hér fram um að menn eigi að fylgja sannfæringu sinni í einu og öllu hér á alþingi og ekki fylgja flokksaga eða flokksræði þannig fyrst getur alþingi farið að starfa með eðlilegum hætti og verið það löggjafarvald sem það á að vera til hagsbóta fara þjóðina alla er ekki ráðherrann sammála mér um þetta